Monsieur le Président, Madame la Présidente du Conseil, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, il y a un an, les Panama Papers s'ajoutaient aux scandales précédents et confirmaient l'existence d'un système d'évasion fiscale offshore d'ampleur mondiale.

À l'époque, la Commission et moi même vous avions fait une promesse, qui était de profiter de l'élan créé par ces révélations pour faire reculer l'évasion fiscale. J'ai tenu parole, la Commission a tenu parole, le Conseil nous a accompagnés. Le président Juncker l'a souligné devant vous il y a deux semaines nous avons réalisé des progrès sans précédent sur ce front en un temps record. Nous l'avons fait avec votre appui constant, exigeant, et ces succès sont donc aussi les vôtres. Des révélations récentes concernant des systèmes fiscaux dans plusieurs États membres ne font que confirmer l'absolue nécessité de l'action que nous avons mise en œuvre et que nous continuons à mettre en œuvre pour que la fiscalité dans l'Union européenne et dans le monde soit plus transparente, plus juste, plus efficace. Le paysage qui émerge, aujourd'hui, à l'issue de ces deux ans d'activisme en matière fiscale est profondément refaçonné. La coopération automatique entre États membres sur les rescrits fiscaux et sur les informations fiscales des multinationales est aujourd'hui la règle. Le secret bancaire a disparu en Europe, y compris chez nos voisins hors de l'Union européenne.

disposons désormais de mesures contraignantes pour lutter contre les formes les plus courantes d'optimisation et de planification fiscales agressives, ainsi que d'une nouvelle stratégie extérieure pour que la bonne gouvernance fiscale soit également respectée au delà de notre marché unique. Le chemin parcouru, vous le voyez, est absolument considérable. En l'espace d'un an seulement, nous avons proposé le renforcement des règles sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, relancé le projet d'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, obtenu l'accord du Conseil sur les procédures de règlement des différends fiscaux merci à la présidence maltaise et lancé le processus pour créer une liste européenne de paradis fiscaux nous y avons également bien travaillé avec le ministre des finances Edward Scicluna. La transparence des informations sur les bénéficiaires effectifs constitue une priorité cruciale pour lutter contre le blanchiment d'argent, la corruption et l'évasion fiscale. Nous avons proposé d'améliorer l'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs en Europe et nous poussons cette priorité au niveau international.

Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente du Conseil, Monsieur le Premier ministre, ces progrès doivent à présent être confortés et approfondis.

Premièrement, je proposerai de renforcer nos moyens de défense contre les abus en matière fiscale ce sera l'objet de ma proposition sur les intermédiaires, que je sais très attendue par cette assemblée. Certains de ces intermédiaires, les banques, les avocats, les conseils, les consultants il ne s'agit pas de mettre ces professions en accusation encouragent, dans une partie de leurs activités, les abus, en tirent un profit ou les facilitent.

La commission PANA, qui travaille ici au Parlement européen de manière remarquable, met aussi l'accent sur ce point. Faire refluer l'évasion fiscale implique de faire la lumière sur ce secteur. Ma proposition sera fondée sur des principes simples transparence, coopération, échange d'informations que nous avons mobilisés lors de nos précédentes propositions. Vous les connaissez bien à présent. Avec cette initiative, les arrangements transfrontaliers d'optimisation fiscale devront être portés à la connaissance des États membres bien avant qu'ils ne puissent affecter leurs recettes fiscales, et ainsi les administrations fiscales seront en position de détecter ou de bloquer tout abus éventuel. D'autre part, même si ce n'est pas le cas pour Malte, beaucoup de scandales récents en matière d'évasion fiscale ou dans d'autres domaines ont été révélés grâce au courage des lanceurs d'alerte. Ils ont mis en péril leur carrière, leur mode de vie, leur liberté parfois. Ils doivent être protégés. La Commission étudie les pistes d'actions possibles en vue d'une initiative dans ce domaine. Je sais que le Parlement européen le souhaite. La deuxième initiative que je prendrai s'attaquera à la fraude à la TVA c'est un enjeu majeur.

Ce Parlement en a parfaitement conscience.

Les failles du système TVA combinées à la facilité déconcertante de drainer les fonds détournés vers des comptes bancaires hors de l'Union européenne rendent cette ressource fiscale extrêmement vulnérable à la fraude, et c'est le cas en particulier, je l'ai dit, pour les opérations transfrontalières. La solution que nous allons proposer, c'est d'aller vers un régime définitif de TVA, en laissant les opérations intra Union européenne être traitées exactement comme les transactions nationales dans l'État membre de destination à travers un guichet unique, ce qui permettra de réduire drastiquement la fraude transfrontalière mais aussi de simplifier les obligations de TVA pour les entreprises, parce que, bien sûr, c'est une mesure de simplification qui permet aux entreprises de travailler de manière plus efficace. Dans ce contexte, je souhaite aussi vous annoncer que des actions importantes sont en préparation pour lutter contre la fraude à la TVA, donc dans le domaine de la justice pénale européenne, après la finalisation de la nouvelle directive sur les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, qui incrimine également la fraude à la TVA. Le 8 juin dernier, nous sommes parvenus à un accord politique du Conseil sur la création et c'est majeur du Parquet européen en coopération renforcée, soutenu par 20 États membres et que d'autres pourront rejoindre

tard. J'espère pouvoir compter encore une fois sur le soutien sans faille du Parlement européen pour cette initiative.

En effet, ces initiatives viennent compléter les instruments que nous avons mis en place ensemble depuis deux ans pour faire reculer la fraude et l'évasion fiscales, ce qui reste un objectif partagé.

Enfin et j'en termine là il est important que la justice puisse faire son travail en toute sérénité et en toute indépendance, et vous comprendrez donc que je ne puisse faire aucun commentaire sur les enquêtes en cours, qui sont du ressort de la justice. Voilà, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Madame la Présidente du Conseil, ce que je voulais vous dire au sujet de notre combat toujours renouvelé contre les abus en tous genres en matière fiscale. Je remercie encore une fois le Parlement de son soutien qui nous est indispensable à tous les instants dans ce très difficile, mais très important dossier.